Vin să salut și eu inițiativa Comisiei de a crea un cadru legal privind vânzările în lipsă și CDS urile, referitor la situațiile în care operațiuni de piață ar deveni o amenințare la adresa stabilității financiare sau a încrederii pe piețe. Sunt de acord cu propunerea de a introduce un regim de transparență, care presupune notificarea către autoritatea competentă a pozițiilor semnificative nete scurte în acțiuni, în funcție de praguri specifice. În condiții normale, vânzarea în lipsă favorizează lichiditatea pieței și contribuie la fixarea eficientă a prețurilor.

Organismele de reglementare trebuie să obțină atribuții clare de restricționare sau de interzicere a vânzărilor în lipsă în situații excepționale.